Dovoľte mi dve poznámky. Tragédia sa vysvetľuje podľa známeho receptu mentálna nestabilita vraha. Spoločný argument používaný na vysvetlenie aj iných náboženských vrážd v Turecku.

Druhá poznámka som prekvapená, že na politickej úrovni, okrem predsedu frakcie Európskej ľudovej strany, nezareagoval žiaden významný európsky politik. Poukazuje to aj na to, že aj práca médií prináša svoje ovocie. Ak ide o katolícku záležitosť, reaguje sa podľa toho, ako to vyhovuje. Buď sa mlčí, alebo sa rozpúta až nenávistná kampaň. Žiadam európske inštitúcie, aby pozorne sledovali nielen vyšetrenie tejto vraždy, ale urobili z perzekúcie kresťanov a nedodržiavania ľudských práv v Turecku jednu z dôležitých otázok negociačného procesu.